Herr Präsident! Wir stehen vor einem Zeitpunkt, zu dem nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Pflicht besteht, das aktuelle Steuersystem und damit auch den Binnenmarkt einheitlich und effizienter zu gestalten. Der Schutz der finanziellen Interessen kann vor allem durch die Bekämpfung der Steuerhinterziehung, Wettbewerbsverzerrungen und unnötigen Aufwand für Behörden und Steuerzahler gewährleistet werden. Des Weiteren ergibt sich die Möglichkeit, kooperativ mit Drittländern zusammenzuarbeiten.

Dem Änderungsvorschlag der Kommission, die Maßnahmen des Vorgängerprogramms fortzuführen, muss daher logischerweise zugestimmt werden.